Dlatego dzisiaj apelujemy do rządu w Bangladeszu, żeby po pierwsze postawił na realny dialog między siłami politycznymi i dialog międzykulturowy, po drugie żeby zapewnił bezpieczeństwo mniejszościom.

Oznaczają one pewien regres w rozwoju Bangladeszu, mimo tego, że jest to kraj, który w ostatnim czasie zbliżył się, na przykład gospodarczo, do Unii Europejskiej. Dlatego też kładziemy nacisk na wolne i dobrze przeprowadzone wybory. Unia Europejska nie powinna odstępować od tego, by obserwować sytuację polityczną właśnie w kontekście przygotowania, kampanii wyborczej, właśnie w kontekście możliwości poszczególnych sił do uczestnictwa w wyborach i ewentualnie pokojowego przekazania władzy.